virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um húsaleigubætur atvinnuleysistryggingakerfinu var breytt hér á landi sumarið tvö þúsund og sex með lögum númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og sex um atvinnuleysistryggingar fram

í febrúar var skráð atvinnuleysi níu komma þrjú prósent og marstalan er nokkurn vegin sú sama með lögum númer hundrað þrjátíu og eitt tvö þúsund og átta um breytingu á lögunum frá tvö þúsund og sex um atvinnuleysistryggingar var tveimur ákvæðum til bráðabirgða bætt við lögin um atvinnuleysistryggingar bráðabirgðaákvæðum fimm og sjötta fyrra bráðabirgðaákvæðið bráðabirgðaákvæði fimm kveður á um að heimilt sé að uppfylltum tilteknum skilyrðum að greiða hlutfallslegar atvinnuleysisbætur á móti skertu starfshlutfalli launamanna og ekki komi til skerðingar atvinnuleysisbóta samkvæmt þrítugustu og sjöttu grein laganna um atvinnuleysistryggingar að því er varðar greiðslur frá vinnuveitanda vegna minnkaðs starfshlutfalls á gildistíma ákvæðisins með síðara bráðabirgðaákvæðinu bráðabirgðaákvæði sex var fjárfest varðandi einstaklingum gert heimilt að taka að sér tilfallandi verkefni samhliða greiðslu atvinnuleysisbóta að uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum

ljósi þess að skráð atvinnuleysi fer enn vaxandi og óvissa ríkir enn á innlendum vinnumarkaði í kjölfar breyttra starfsmanna frá því haustið tvö þúsund og átta er í frumvarpi þessu lagt til að gildistími framangreindra ákvæða til bráðabirgða í lögum um atvinnuleysistryggingar verði framlengdur óbreyttur til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tíu við gerum þá ráð fyrir að á haustmánuðum verði tekið mið af reynslunni hingað til og að til frekari endurskoðunar á þessum ákvæðum komi á haustþingi virðulegi forseti þá er í frumvarpi þessu lagt til að elli og örorkulífeyrisgreiðslur úr séreignarlífeyrissjóðum á grundvelli laga númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða skerði ekki atvinnuleysisbætur samkvæmt þrítugustu og sjöttu grein laga um atvinnuleysistryggingar er sú tilhögun í samræmi við þær breytingar sem gerðar hafa verið í tengslum við skerðingu lífeyrisgreiðslna á grundvelli laga númer hundrað tvö þúsund og sjö um almannatryggingar en greiðslur úr séreignarlífeyrissjóðum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða skerða ekki þær greiðslur í því skyni að gæta jafnræðis er lagt til að ákvæði þetta verði afturvirkt til fyrsta mars tvö þúsund og níu eða til þess tíma er bráðabirgðaákvæði laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða hvað varðar heimild til úttektar elli og örorkulífeyrisgreiðslna úr séreignarlífeyrissjóðum fyrir sextíu ára aldur tóku fyrst gildi í samræmi við framangreint er í frumvarpi þessu lagt til að í lögum um atvinnuleysistryggingar verði kveðið á um að atvinnuleysistryggingasjóði beri að endurgreiða atvinnuleitendum sem hafa fengið skertar atvinnuleysisbætur eftir fyrsta mars tvö þúsund og níu vegna elli og örorkulífeyrisgreiðslna og séreigna í lífeyrissjóðum á grundvelli laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða þá fjárhæð sem nemur skerðingunni

húsaleigubætur er í frumvarpi þessu jafnframt lögð til samsvarandi breyting á lögum númer hundrað þrjátíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö um húsaleigubætur með síðari breytingum hvað varðar áhrif elli og örorkulífeyrisgreiðslna úr séreignarlífeyrissjóðum á grundvelli laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða þá húsaleigubætur þannig er gert ráð fyrir að elli og örorkulífeyrisgreiðslur úr séreignarlífeyrissjóðum á grundvelli laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda teljist ekki til tekna samkvæmt lögum um húsaleigubætur og skerði því ekki slíkar bætur virðulegi forseti það er mikilvægt í því efnahagsástandi sem við búum núna að auðvelda fólki að takast á við áföll með eigin sparnaði og það samrýmist ekki því markmiði að útgreiddar atvinnuleysisbætur skerðist vegna þess að fólk taki og nýti séreignarsparnað sinn til þess að brúa það högg sem atvinnumissir óneitanlega í flestum tilvikum hefur í för með sér fyrir tekjuöflun fjölskyldu virðulegi forseti að síðustu er í frumvarpinu lagt til að skýrt verði kveðið á um það í lögum um atvinnuleysistryggingar að við framkvæmd laganna skuli tekið tillit til milliríkjasamninga á sviði almannatrygginga og félagsmála sem ísland er aðili að á þetta einkum við um túlkun ákvæða áttunda kafla laganna er þetta lagt til í því skyni að koma til móts við athugasemdir eftirlitsstofnunar efta sem gert hefur athugasemdir við það að ekki sé ljóst að túlkunarreglur í lögum um atvinnuleysistryggingar taki mið af ákvæðum milliríkjasamninga við almannatryggingar og félagsmál virðulegi forseti eins og ég nefndi áðan fer skráð enn vaxandi hér á landi nú og óvissa ríkir á innlendum vinnumarkaði í kjölfar breyttra ástæðna ég legg því áherslu á að það er mikilvægt að alþingi samþykki framlengingu gildistíma þessara tveggja ákvæða til bráðabirgða í lögum um atvinnuleysistryggingar en hins vegar er full ástæða til að við horfum á reynsluna af þessum bráðabirgðaákvæðum í haust þegar við getum litið aðeins yfir lengra tímabil og horfum til þess hvert framtíðargildi við ætlum þessum reglum meðal annars í ljósi þess að eðlilegt er að einhver takmörk séu auðvitað á því hversu lengi fólk eigi að geta notið

því ef engin takmörk eru við því er auðvitað um að ræða til lengri tíma litið rekstrarstyrk til viðkomandi fyrirtækja sem

atvinnulausa og aðgerða til að koma í veg fyrir atvinnuleysi en ég held að það sé best að við förum yfir það mál í haust þegar að höfum lengra tímabil reynslu til að horfa á og þegar við vonandi sjáum fram á kyrrari tíma á vinnumarkaði samhliða því að við höfum náð meiri stöðugleika í efnahagsmálum og sjáum vonandi fram á að atvinnuleysi sé að verða viðráðanlegra á næstu missirum að síðustu legg ég til að málinu verði vísað til félags og tryggingamálanefndar